Wij moeten ons heel goed realiseren dat ook het uitstellen van kwijting eigenlijk al gelijk staat aan een soort politieke veroordeling.

Niet op basis van stukken van de Europese Rekenkamer of de interne audit, want die hebben geen enkele onregelmatigheid ontdekt. Als wij dat zouden doen, dan zou de kwijting van het Europees Milieuagentschap een hamerstuk zijn.

En dat dat een reden is om morgen te zeggen neen, wij verlenen geen kwijting. Wat nu, als het niet een paar weken, maar een paar maanden was geweest? Was dat ook een reden geweest voor uitstel? Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk en onverantwoordelijk gedrag van een grote, neen, van de grootste fractie van dit Parlement.

Dat dit uit de anti Europese hoek komt, okay, maar dat dit van de PPE Fractie komt, vind ik echt onverantwoordelijk.